Efectivamente, así fue, porque el Ecofin que precedió al último Consejo Europeo es el que tomó determinadas medidas que eran impensables en algunos países, alguno que yo conozco muy bien. Y, por tanto, ahora de lo que se trata es de que eso no vuelva a suceder en el futuro y que, por tanto, construyamos los botes salvavidas antes. Yo he escuchado con mucha atención lo que ha dicho usted.

Pero, a continuación, ha añadido usted que en ningún caso era cuestión de que la Comisión supervisara los presupuestos nacionales antes de su aprobación por las Cámaras. Bueno, yo se lo he oído decir al Comisario Olli Rehn. Y, además, creo que es una buena idea, que hay que explorarla.

Porque a mí no me importa nada, señor Presidente Van Rompuy, estar bajo el protectorado de la Unión Europea. Yo prefiero estar bajo el protectorado de la Unión Europea que bajo el protectorado de gobernantes que gobiernan a base de bandazos y de improvisación. Y, por tanto, las vías que tengamos, vamos a perseguirlas. En segundo lugar, aquí se ha dicho por algunos que como no están en el euro no les importa nada lo que le suceda al euro. Bueno, pues a mí sí me preocupa lo que le suceda a monedas nacionales que no están en el euro, porque eso es ser europeo. Y, si alguna vez esas monedas están en dificultades, a mí me preocupará, porque afectarán a la economía de todos nosotros. Y una última postilla, señor Presidente.

Pero creo que lo que nos ha hecho más grandes a los europeos es luchar contra la exclusión social y la pobreza.